Je voudrais faire remarquer en plus que la moitié de la contribution financière de l'Union est destinée à développer le secteur marocain de la pêche, ce qui va, bien sûr, dans le sens du développement.

Je suis donc en faveur de l'adoption de ce nouveau texte.